Wir haben uns mit unseren Prioritäten auch auf der Tagesordnung durchgesetzt. Burma Myanmar, Nordkorea, Arabischer Frühling, die Situation in Syrien und Libyen und der Islamischen Republik Iran werden auf der Tagesordnung stehen und behandelt werden.

Ungeachtet dessen bleibt der Wüstenstaat im Fokus, weil wir uns über die zukünftige Entwicklung noch nicht ganz sicher sein können.

Es geht überhaupt darum, dass wir die Fragen der Grundrechte, der Meinungsfreiheit, der Religionsfreiheit stärker in die öffentliche Debatte einbringen.

Ich begrüße, dass das Finanzierungsinstrument für die weltweite Förderung der Demokratie und der Menschenrechte erhöht wird und zu einem Gutteil dem Menschenrechtsrat zugute kommen wird.

Ein Blick auf die Agenda des Sicherheitsrates zeigt dies. Doch um unsere eigene Glaubwürdigkeit nicht zu unterminieren, müssen wir auch zuhause reinen Tisch machen. Es kann nicht sein, dass die Mehrheit der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung internationaler Verträge säumig ist, oder wie im Falle der Konventionen der Rechte von Gastarbeitern, die nur in einem einzigen Mitgliedstaat auch ratifiziert wurden. Wir können nicht die Auszahlung von Hilfsgeldern und das Auftauen von Konten stoppen, wenn wir nicht höchste Standards auch bei uns selbst anlegen. Doch zum Thema Glaubwürdigkeit ist auch allgemein zu sagen, dass mit der altbekannten Blockbildung im Menschenrechtsrat Schluss gemacht werden muss.

Nur so bleibt die notwendige Transparenz gewahrt, und nur so wird sich der Etat des Menschenrechtsrates weiter erhöhen und seine Glaubwürdigkeit gestärkt werden.